frú forseti með þessari tillögu sem ég flyt nú er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað og nítján tvö þúsund og tíu en hún felur í sér breytingu á öðrum viðauka vi e e s samninginn hann fjallar um tæknilegar reglugerðir staðlaprófanir og vottun og sömuleiðis er leitað heimilda til þess að fella inn í hann annars vegar tilskipun evrópuþingsins og ráðsins

með þeirri fyrri eru settir öryggisstaðlar sem skoteldar verða að uppfylla til þess að það sé heimilt að selja þá í löndum sambandsins framleiðendur verða þá að tryggja að flugeldar samrýmist tilgreindum öryggiskröfum ef staðan er þannig að framleiðandi á ekki aðsetur innan e s b verður innflytjandi skoteldanna að tryggja að framleiðandinn hafi annað hvort áður uppfyllt umræddar kröfur eða að innflytjandinn verður að axla þær sjálfur með síðari tilskipuninni þeirri sem nefnd er tvö þúsund og átta fjörutíu og þrjú e b er svo aftur komið á fót samræmdu kerfi um rekjanleika sprengiefna til almennra nota frú forseti til þess að hægt sé að innleiða þetta þarf að breyta vopnalögum númer sextán nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum hæstvirtur innanríkisráðherra mun einmitt leggja fram frumvarp um það á þessu þingi ég legg svo til virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar